Nasi obserwatorzy zgodnie chwalą przebieg misji obserwacyjnej. Ocena samego referendum pod względem standardów, które promujemy, jest również pozytywna. Referendum było wiarygodne, dobrze zorganizowane i dało wyborcom możliwość wyrażenia swojej woli.

60. To wyraźnie świadczy o stopniu determinacji w sprawie samostanowienia. Prezydent Bashir był często krytykowany przez nasz Parlament, ale tym razem trzeba docenić deklarację złożoną przez niego 24 stycznia w Jubie mówiła o tym pani Ashton. Prezydent zapowiedział, że uzna każdą decyzję wynikającą z referendum, nawet taką, która będzie oznaczała secesję Sudanu Południowego, a wola mieszkańców jak wszystko na to wskazuje jest niezwykle jednoznaczna. Podzielam też życzenia i nadzieję, że w razie faktycznego podziału obu części Sudanu, będą się one cieszyć pokojowym współistnieniem. Teraz ważne jest, aby ta spokojna atmosfera z referendum była uzupełniona spokojnym okresem ogłoszenia wyników i przeprowadzenia transformacji w dwu państwach. Wielu obserwatorów obawia się, że aktualna fala zamieszek i oczekiwań demokratyzacyjnych w kilku krajach, która dotarła również do Sudanu, może stać się pretekstem do zamrożenia procesu pokojowego i nie pozwoli na dokończenie ambitnych planów. Z drugiej strony mamy pozytywne sygnały, na przykład z Unii Afrykańskiej, która wiadomo, że jest gotowa uznać niezależność nowego państwa afrykańskiego. Musimy tez mieć świadomość, że referendum nie kończy sprawy, że ostatecznym sukcesem będzie implementacja woli mieszkańców Sudanu.

kiedy zostanie proklamowana niepodległość Sudanu i dopiero wtedy będziemy mogli cieszyć się z zakończenia tego krwawego wieloletniego konfliktu.